Nous avons bien travaillé, c'est le meilleur budget possible.

Quelle est vraiment notre ambition pour l'Europe

Si nous avions une grande ambition, nous aurions un grand budget.

Aujourd'hui, le but n'est pas d'aller sur la Lune mais de sauver la Terre, au moins de sauver l'humanité sur Terre, et nous savons tous que ce budget est totalement insuffisant.

En quelques années, pour gagner la guerre, Roosevelt va encore multiplier l'ensemble du budget fédéral par quatre. Au total, alors que Roosevelt était vieux et paralysé, le budget fédéral sera multiplié par douze. Il le finance d'abord par la fiscalité la fiscalité sur les plus riches et sur les bénéfices puis par une autre utilisation de la création monétaire.

Bien sûr que non.

Ils n'ont fait aucun mal à leur pays au contraire, ils ont ravivé l'espoir de millions de gens.

Encore une fois, ce budget est bon dans le cadre des contraintes, et le groupe social démocrate se réjouit de le voter.

Il manque au moins, chaque année, 400 milliards pour gagner la bataille du climat.

Chers amis, je pense donc qu'il faut absolument trouver de nouveaux moyens.